virðulegur forseti ég flyt frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins íslands númer þrjátíu og þrjú nítján hundruð fjörutíu og fjögur með síðari breytingum flutningsmenn að þessu frumvarpi fyrir utan þá er hér stendur eru háttvirtir þingmenn pétur h blöndal jón magnússon og höskuldur þórhallsson þannig að það eru virðulegi forseti fulltrúar úr þremur stjórnmálaflokkum á alþingi sem eru á þessu frumvarpi áður hafa verið flutt sambærileg mál það var flutt frumvarp sama efnis bæði á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi hundrað þrítugasta og fyrsta og hundrað þrítugasta og öðrum þannig að það er verið að endurflytja þetta frumvarp og ég vil líka taka það fram að háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson flutti frumvarp á hundrað þrítugasta löggjafarþingi þar sem var lögð til meðal annars sambærileg breyting á þessu máli hafa áður verið þingmenn sem hér störfuðu um tíma bæði margrét frímannsdóttir og gunnar örlygsson þetta mál er þess eðlis virðulegur forseti að fyrstu grein hljóðar svona með þínu leyfi virðulegi forseti þá ætla ég að lesa hana síðari málsliður fimmtugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar orðast svo sé þingmaður skipaður ráðherra skal hann víkja úr þingsæti á meðan hann gegnir ráðherradómi og tekur varamaður hans sætið á meðan þetta er mjög lítið frumvarp í sniðum en felur í sér talsvert miklar breytingar það er þannig að íslenskt réttarríki hefur byggst á hugmyndum franskra umbótasinna á átjándu öld og þær hugmyndir hafa falist í greiningu ríkisvaldsins í þrjá þætti það er löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald samanber aðra grein stjórnarskrárinnar hugsunin með þessari þrískiptingu valdsins hefur verið sú að hver valdhafi um sig takmarki vald hins þannig að hver hluti ríkisvaldsins um sig á þó að vera sem sjálfstæðastur þó að okkar stjórnarskrá byggi á þessum hugmyndum þá gerir hún samt ekki ráð fyrir fullum aðskilnaði þessara þriggja

því hún gerir ráð fyrir því að ráðherrar geti jafnframt verið alþingismenn eins og allir vita það er þannig sem það er í dag hjá okkur á íslandi þannig að aðskilnaður löggjafarvalds og framkvæmdarvalds er því í raun ekki eins mikilinn og aðra grein stjórnarskrárinnar ákveður virðulegi forseti verði þetta lagafrumvarp að lögum þá er gert ráð fyrir því að framkvæmdin verði þannig að um leið og forseti hefur skipað alþingismann ráðherra þá taki varamaður ráðherrans sæti hans á þingi ráðherrann ætti hins vegar rétt á þingsæti sínu aftur ef hann léti af ráðherradómi og þing hefði ekki verið rofið á miðju kjörtímabili til dæmis

sem sagt komið aftur inn á þingið ráðherrann í dag er staðan sú að ráðherra getur sagt af sér þingmennsku og látið varamann taka sæti sitt í staðinn en það er hins vegar mjög ólíklegt að ráðherra mundi gera slíkt að öllu óbreyttu í dag því ef hann missti ráðherraembættið aftur af einhverjum ástæðum hverjar sem þær nú væru þá ætti hann ekki afturkvæmt í þingmennsku fyrr en að afloknum kosningum það er ef hann næði þá kjöri yfirleitt þannig að við núverandi aðstæður hafa ráðherrar ekki um góða kosti að velja í þessu sambandi það er kannski eðlilegt að draga þetta fram af því að á sínum tíma var sú er hér stendur spurð að þessu af hverju lætur þú ekki bara af þingmennsku sem ráðherra

þingmennsku verði breytingar á þeirra högum að þessu leytinu verði þessi breyting samþykkt munu allir sem sitja í þinginu það er okkar sextíu og þrír þingmenn geta sinnt þeim skyldum sem á þeim hvíla í dag er sagt að stærsti hluti hinnar eiginlegu vinnu við þingmál fari fram í þingnefndum þar sem ráðherrar eiga ekki sæti í nefndum þingsins þá má segja að sjötti hluti þingheims er ekki nema að litlu leyti virkur í þingstarfinu í dag þannig að það yrði talsverð breyting að þessu leyti það mundu auðvitað allir þingmenn verða virkir í þingnefndum ef þessi breyting verður samþykkt

telja flutningsmenn að það sé rétt að skoða hvort ástæða sé til að fækka þingmönnum það eru nokkuð skiptar skoðanir um þetta það er alveg ljóst að ef núverandi hæstvirtir ráðherrar mundu segja af sér þingmennsku og það kæmu varamenn í staðinn mundi hópurinn stækka um tólf manns sem væru hér

sé að gera það eða ekki en alla vega er kannski eðlilegt að skoða það en miðað við þau störf sem nú hvíla á þingmönnum þá

að fækka þingmönnunum það er talsvert alþjóðastarf sem fer fram á vegum þingmanna

og það er starf sem ég tel að þó það hafi aukist þá þurfi að efla það enn frekar bara vegna breytinga sem eru að verða hnattrænt

er allt í lagi að skoða það þó ég lýsi vissum efasemdum um að það væri æskilegt að gera það varðandi þessar breytingar sem hér er verið að leggja til þá vil ég nefna að bæði í noregi og í svíþjóð er það fyrirkomulag í gildi sem hér er verið að leggja til það er að ráðherrar eiga ekki líka sæti á þingi á sama tíma og maður hefur stundum rætt þetta við þingmenn frá þessum löndum þeim finnst það skrýtið að þetta sé svona hjá okkur að ráðherrar séu líka þingmenn og þeir upplýsir um það nú er þetta þannig hjá ykkur en það er ekki þannig hjá okkur segja þeir þá þeir eru orðnir mjög vanir hinu fyrirkomulaginu á hinum norðurlöndunum eru auðvitað þingmenn miklu fleiri þannig að þetta eru þá kannski minni breytingar þar átt er kannski meiri breyting hér af því að við erum með tólf ráðherra af sextíu og þremur þingmönnum eins og staðan er núna en það eru miklu fleiri þingmenn í hinum löndunum og ég ætla þá að nefna til gamans hve margir þingmenn eru á norðurlöndunum við erum með sextíu og þrír íslendingar við erum með langfæsta þingmenn miðað við hin norðurlöndin enda erum við mun fámennari í noregi eru þingmenn hundrað sextíu og níu í danmörku eru þingmennirnir hundrað sjötíu og níu í finnlandi tvö hundruð og í svíþjóð þrjú hundruð fjörutíu og níu þannig að við íslendingar erum með sextíu og þrjú svo koma þarna þrjú lönd sem eru með hundrað sjötíu til tvö hundruð þingmenn má segja en svo kemur svíþjóð með miklu fleiri þingmenn það eru tæplega þrjú hundruð fimmtíu þingmenn þannig að það er svolítið sérstakt að skoða þessar tölur hvað þingmennirnir eru miklu fleiri í svíþjóð þeir eru reyndar fjölmennastir en þetta er mikið stökk þarna á milli frá tvö hundruð í finnlandi og svo upp í þrjú hundruð fjörutíu og níu í svíþjóð virðulegur forseti ég vil taka fram að frumvarpið er í anda stefnu framsóknarflokksins framsóknarflokkurinn hefur ályktað um að ráðherrar eigi ekki jafnhliða að vera þingmenn til að ná fram aðgreiningu valds og ég vil líka nefna að samfylkingin hefur ályktað um þessi mál bæði tvö þúsund og þrjú þá segir í stjórnmálaályktun landsfundar samfylkingarinnar um lýðræðismál með leyfi virðulegs forseta

en alla vega segir þar að ráðherrar eigi að segja af sér þingmennsku og það var vitnað í lýðræðið í þeirri ályktun en ég ætla að vitna með leyfi virðulegs forseta í nýrri ályktun frá samfylkingunni frá tvö þúsund og fimm ég er með hana hér alla en þar segir virðulegi forseti í kaflanum um skilvirkara lýðræði ráðherrar gegni ekki þingmennsku sem meðal annars stuðlar að því að skerpa aðgreiningu löggjafar og framkvæmdarvalds þannig að það er alveg ljóst að samfylkingin hefur alveg sömu skýru stefnu í þessu og framsóknarflokkurinn þó ég reyndar hafi ekki séð ályktanir hin seinni ár það er tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö hjá samfylkingunni

samfylkingarinnar þannig að það er þannig að tveir stjórnmálaflokkar á íslandi hafa mjög skýra stefnu í þessu

vald ráðherra þá er alveg ljóst að ráðherrar hafa mikið vald þegar maður lítur til þess að þeir eru þingmenn líka og ég vil nefna dæmi að bæði nítján hundruð níutíu og eitt til nítján hundruð níutíu og fimm og einnig nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og sjö þá var fyrirkomulagið þannig vegna fjölda þingmanna í þingflokkum alþýðuflokksins á sínum tíma og síðan framsóknarflokksins að í báðum tilvikum voru þingmennirnir tólf og helmingurinn var ráðherrar þetta voru bæði þegar alþýðuflokkurinn var við völd ásamt sjálfstæðisflokknum nítján hundruð

samþykkt tekin fyrir í ríkisstjórn og samþykkt frumvörp tökum sem dæmi frumvarp er samþykkt í ríkisstjórn frá einhverjum ráðherranum segjum að það sé ráðherra sem er í tólf manna þingflokknum það er þá á sínum tíma alþýðuflokknum og svo seinna framsóknarflokknum þá var að lokum ef málinu var hleypt fram þá voru sex ráðherrar búnir að samþykkja það í viðkomandi flokki síðan var málið tekið inn í þingflokkinn

þá var helmingurinn af þingmönnunum þá þegar búinn að samþykkja frumvarpið eins og það leit út í ríkisstjórninniþannig að helmingurinn var þá þegar búinn að samþykkja málið og hinn hluti þingflokksins þeir sem ekki voru þá ráðherrar máttu sín lítils gagnvart þessu ráðherraræði sem þarna var máttu sín einskis máttu sín einskis er kallað hér fram í þannig að það er alveg ljóst að ráðherraræði verður að mínu mati mjög sterkt og of sterkt með þessu fyrirkomulagi þar sem þingflokkarnir þegar þeir eru þannig samansettir að það er stór hluti þingmanna þá þegar búinn að samþykkja viðkomandi frumvarp ég tel að þetta sé sjónarmið sem þarf að taka með í þessari umræðu og þá birtir heldur yfir í salnum ljósin kviknuðu hann talar gegn ráðherra og þau kviknuðu já hann talaði gegn hæstvirtur ráðherra og þá birtir yfir þinginu ég vildi líka nefna að þau sjónarmið hafa komið fram og þau eru alveg réttmæt að það verði að vissu leyti lýðræðishalli við þessa breytingu það er þegar tólf ráðherrar segja af sér þingmennsku og það koma þá tólf stjórnarþingmenn inn og sem varamenn þá sé sitjandi ríkisstjórn búinn að fá aldeilis liðsauka og stórfjölga um mannskapa til að taka þátt í allri vinnunni og rökræðunni og störfunum og það er alveg rétt það er neikvætt við þessa breytingu það er neikvæð afurð þessarar breytinga sem hér er verið að leggja til þannig að ég tel eðlilegt virðulegi forseti að það verði skoðað í þeirri nefnd sem fær þetta mál til umfjöllunar hvernig er hægt að styrkja stjórnarandstöðuna á móti og tel eiginlega alveg óhjákvæmilegt að það yrði gert til að hér yrði ekki enn þá meira afl ríkisstjórnarflokka heldur en tilefni er til og reyndar standa núna yfir umræður milli formanna þingflokka og þingforseta um að styrkja þingið og þá meðal annars með stjórnarandstöðuna í huga segjum gott og vel en óháð því tel ég að viðkomandi nefnd sem fær þetta mál til umfjöllunar og hún yrði að skoða það hvernig ætti að styrkja stjórnarandstöðuna sérstaklega verði þessi breyting samþykkt sem ég vona þá yrði að styrkja stjórnarandstöðuna svo hún yrði ekki hlutfallslega veikari heldur en ríkisstjórnarflokkarnir þegar þeir fá þennan tólf manna liðsauka með sér inn í störfin á sínum tíma þegar fjallað var um þetta mál á háttvirtu alþingi þá

það er nefnd sem er að endurskoða stjórnarskrána þannig að málinu var vísað til hennar þar hefur það ekki fengið neina afgreiðslu en fengið einhverja skoðun en enga afgreiðslu og reyndar hefur ósköp lítið fengið afgreiðslu í þeirri nefnd og eins og ég skynja stöðuna þá er starf þeirrar nefndar mjög óljóst sem stendur ég hef virðulegi forseti flutt fram fyrirspurn um starf þeirrar nefndar sem væntanlega hæstvirtur forsætisráðherra geir h haarde mun svara bráðlega en í þeirri nefnd var meðal annars rætt mjög mikið um sameiginlega auðlind okkar það er sjávarauðlindina að það ætti að koma ákvæði um sameignina okkar að sjávarauðlindin væri sameign þjóðarinnar inn í stjórnarskrána það mál er ekki útkljáð og svo veit maður líka að það eru örugglega mjög erfið mál þar innan dyra sem þarf að taka á sem flokkar eru ósammála um það er neitunarvald forseta þar sem maður skynjar að það sé meðal annars himinn og haf milli núverandi ríkisstjórnarflokka sú nefnd mun væntanlega líka einnig taka til umræðu yfirþjóðlegt vald sem hæstvirtur utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir hefur tjáð opinberlega um að eigi að taka inn í vinnslu á kjörtímabilinu ég tel reyndar að það sé mjög æskilegt að gera það að nefndin fjalli um yfirþjóðlegt vald við erum meðal annars í öryggisráðinu og það er eðlilegt að hafa ákvæði stjórnarskrárinnar um yfirþjóðlegt vald meðal annars vegna þess að við erum í öryggisráðinu en alla vega fór þetta frumvarp inn í þessa nefnd á sínum tíma og hefur ekki ratað þaðan út aftur þannig að það væri auðvitað

skoðaði það mál eða þá að það yrði skoðað í sérstakri nefnd inni í þinginu virðulegi forseti ég tel að þetta mál sé mikilvægt vegna þess að það

og ég sé eiginlega einungis kosti við málið og afar fáa galla og þá fáu galla sem ég sé er hægt að koma til móts við eins og ég hef getið um fyrr í ræðu minni ég tel að með samþykkt frumvarpsins sem felur það í sér að ráðherrar verði ekki jafnhliða þingmenn sitji ekki beggja vegna borðsins sitji ekki hér og greiði atkvæði með og móti málum séu ekki hluti af löggjafarvaldinu á sama tíma og þeir eru framkvæmdarvaldið ég tel að með samþykkt þessa frumvarps værum við að taka mjög mikilvægt skref í átt að því að styrkja þingið og styrkja lýðræðið

vegna fyrri starfa að ráðherraræðið er alveg ótrúlega mikið á íslandi og allt of mikið það verður að efla þingið og þetta er meðal annars leið til þess ég vil líka nefna vegna þeirra orða að það þurfi að styrkja þingið að það er hópur fólks sem hefur það á tilfinningunni að mjög misjöfn þróun á norðurlöndunum þannig að ísland hafi setið eftir þannig að hin þjóðþingin á norðurlöndunum hafi styrkt sig en íslenska þingið hafi ekki styrkt sig að sama skapi það hefur stundum verið rætt um það að íslenska þingið njóti ekki eins mikils stuðnings eins og önnur þjóðþing og þá vil ég draga sérstaklega fram

þeir þingmenn eins o á hinum norðurlöndunum og af því tilefni vil ég nefna að ég lét skoða það virðulegi forseti af því að stundum er ýmislegt sagt sem stenst ekki þegar nánar er að gáð en þetta er alveg rétt ef skoðuð eru framlög til stjórnmálaflokka og þeim framlögum deilt niður á þingmenn í viðkomandi löndum þá er alveg ljóst að íslenskir þingmenn njóta minnst stuðnings fjárhagslega eða flokkar þeirra miðað við þingmenn en sem sagt allra norðurlandanna og sú tala sem kom út fyrir ísland var í kringum fjögur komma níu milljónir sem hver þingmaður

síðan komu önnur norðurlönd þar á eftir með hærri tölur ég er ekki með þær hér á blaði en mig minnir að þetta hafi verið í kringum átta til tíu milljónir en noregur skar sig úr noregur var með yfir tuttugu og átta milljónir pr þingmann í framlög frá ríkinu af opinberu fé þannig að það var minnst opinbert fé nýtt til að styrkja hið lýðræðislega vald á ísland má segja en mest í noregi í noregi hefur farið fram mikil umræða um þetta og þar er talið mjög æskilegt að stjórnmálaflokkarnir njóti opinbers stuðnings þannig að þeir þurfi ekki í eins ríkum mæli að reiða sig á fjárhagslegan stuðning annarra úti í bæ má segja

við þrjú hundruð þúsund króna markið og á sama tíma höfum við reynt að styrkja stjórnmálaflokkana en það er alveg ljóst að þó að við hefðum gert það þá erum við langt frá til dæmis norðmönnum og undir öllum hinum norðurlöndunum líka virðulegur forseti ég tel að það sé mjög brýnt að samþykkja þetta mál mjög æskilegt til að styrkja þingið minnka ráðherraræðið og ganga alla leið í því að aðgreina vald á milli hinna þriggja þátta það er löggjafarvald framkvæmdarvald og dómsvald